Materstvo nemôže ženu diskriminovať, ale naopak ju musí spoločensky oceniť v priebehu jej aktívneho života aj v starobe. Musíme však byť realisti, pretože dobre mienené návrhy môžu byť niekedy problematické.

Napriek tomu, že správa pani kolegyne Estrelovej prináša veľa pozitívnych zmien v návrhu smernice, je tu aj niekoľko problematických bodov, ktoré do tejto správy podľa môjho názoru nepatria a je potrebné ich zo správy vylúčiť, ako to už spomenul aj pán komisár Špidla. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy našej politickej skupiny PPE DE upravujú niektoré body, napríklad dĺžku a výšku materského príspevku a jeho predĺženie v prípade predčasného alebo viacnásobného pôrodu alebo dojčenia, pracovné voľno na účel dojčenia, ako aj zamestnanecké práva v súvislosti s návratom žien do zamestnania po materskej dovolenke.